Señor Presidente, señora Ashton, yo no voy a insistir en la descripción del escenario internacional multipolar y complejo, con amenazas asimétricas, con conflictos sobre la energía, la seguridad, los recursos o las migraciones masivas, pero sí quiero subrayar que es muy desalentador que cinco años después de que nos hayamos dotado de los instrumentos necesarios para ello —instrumentos de los que usted es cabeza visible—, estemos planteando lo obvio que en este entorno geopolítico la Unión Europea tiene que proyectar una estrategia integrada de su papel en el mundo. Es muy desalentador que solamente en diciembre de 2013 se haya puesto usted de acuerdo consigo misma —en sus múltiples cualidades de Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de Vicepresidenta de la Comisión y de Presidenta del Consejo de Asuntos Exteriores— para decirnos que hay que avanzar en la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea en los ámbitos relativos al desarrollo, al comercio, a la energía, al medio ambiente, a las migraciones o a la gobernanza económica mundial y otras cuestiones de alcance

Pues avance, señora Ashton, y presente al Parlamento resultados en lugar de peticiones de mayor coherencia.

Porque también es muy desalentador que, mientras se dice usted en la comunicación ―a sí misma y al Parlamento Europeo― que sin desarrollo no hay seguridad, esté comprometiendo ―para apoyar a Ucrania― tres mil millones de euros que van a afectar al presupuesto de la Unión Europea, concretamente a la gestión civil de crisis y a la construcción de capacidades en África. Y ya se están pidiendo presupuestos rectificativos en la Comisión de Presupuestos.